De même, la responsabilité des entreprises doit être totale. Elles devront prouver qu'elles disposeront des garanties financières suffisantes pour supporter l'application du principe du pollueur payeur en cas de dommages environnementaux. C'est pourquoi ce n'est pas à l'industrie de décider de notre avenir énergétique, mais bien aux citoyens. Enfin, avec le soutien d'une centaine de députés, nous avons déposé un amendement demandant un moratoire sur la fracturation hydraulique au niveau